Madame la Présidente, chers collègues, bien sûr, il y a eu quelques difficultés lors de la mise en œuvre des contrôles systématiques aux frontières extérieures. C'est un fait d'autant plus regrettable qu'il s'agit, en l'occurrence, d'une fausse frontière extérieure, puisqu'elle est destinée à disparaître prochainement. Mais ces quelques difficultés ne doivent pas cacher l'essentiel les contrôles systématiques aux frontières extérieures sont nécessaires et justifiés. En Belgique, rien que le premier jour de la mise en œuvre de ces contrôles, quinze personnes signalées dans les bases de données policières ont été interpellées.